Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio ringraziare i dieci colleghi che sono intervenuti, e questo dimostra che c'è ancora interesse per la cultura in questo Parlamento, che apparentemente è un po' vuoto, e ringrazio molto il Commissario per il suo intervento.

anche se alcuni non ci sono più, vorrei rispondere molto brevemente tematica delle risorse. Ecco, vorrei dire che abbiamo condiviso fortemente un approccio che non è soltanto il cofinanziamento europeo l'unica risorsa dell'Orchestra europea, è una parte delle loro entrate, perché ci sono anche alcuni paesi, in modo diverso, che cooperano, ci sono gli sponsor, c'è l'ospitalità. Ma certamente avere di fronte tre anni con un cofinanziamento certo consente anche di programmare e di avere altre buone opportunità. Per quanto riguarda la visibilità, è giustissimo l'abbiamo chiesto, abbiamo preso un impegno con la European Broadcasting Union di dare più visibilità a un'orchestra che appunto è europea e che deve essere più conosciuta e avere delle performance anche lì. Per quanto riguarda l'equilibrio, giustissimo, richiesto da vari colleghi, fra i diversi paesi, questo dipende da due cose un coinvolgimento e una maggiore, diciamo, non solo trasparenza, ma capacità di coinvolgimento dei singoli Stati membri che fanno la preselezione, e poi naturalmente un'attenzione e anche un equilibrio geografico nella selezione finale. Vorrei anche dire che l'orchestra ha anche realizzato quest'anno lo dico alla collega Bilbao quando diceva della visibilità nei vari paesi vorrei rassicurarla quest'anno, proprio per l'anno europeo, saranno tredici i paesi europei in cui ci saranno delle tournée, oltre a paesi anche fuori dall'Europa. Naturalmente esiste un problema di fondo l'abbiamo detto anche in conclusione che è quello delle risorse.

Noi chiediamo un assoluto raddoppio almeno di questa cifra, anche se sappiamo che vi sono le difficoltà, ma si tratta di trovare delle priorità la cultura è ciò che rende l'Europa Europa, ed è quello che può ricostruire anche una risposta alla crisi, che è una crisi anche identitaria, è una crisi di dialogo interculturale, ma anche di significati. Chiudo solo dicendo che da questo punto di vista, vorrei ricordare che il Parlamento, alcuni di noi colleghi abbiamo proposto già dall'anno scorso un progetto pilota sulla musica, ma vogliamo anche che in tutte le altre politiche europee la dimensione culturale sia più presente.